No, poput kisika, i sigurnost često doživljavamo zdravo za gotovo. Budući da je jedan od glavnih ciljeva Europske unije promicanje mira i podupiranje demokracije na međunarodnoj sceni, želim izraziti podršku daljnjem razvitku europskog sigurnosnog i obrambenog sektora. Međunarodnu regionalnu sigurnost ugrožavaju izazovi poput ekstremizma, širenje oružja za masovno uništenje te globalne i regionalne mreže organiziranog kriminala. Ali sigurnost danas ima sve izraženije socijalne, gospodarske, energetske i ekološke aspekte. Nestabilnost južnog i istočnog susjedstva Europske unije je zabrinjavajuća te iz tog razloga trebamo partnerski raditi na jačanju sigurnosne suradnje u Europi i našem susjedstvu. Hrvatska je tom cilju doprinosila i prije formalnog pristupanja Uniji te aktivno sudjeluje u mirovnim misijama stavljajući pritom naglasak na obuku i mentoriranje.

Zato bih želio pozdraviti sljedeći sastanak Europskog vijeća u prosincu, posvećen sigurnosti i obrani.